laga um breytingu á lögum um kosningar til alþingis númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og lögum um kosningar til sveitarstjórna númer fimm nítján hundruð níutíu og átta á þingskjali sjö það er sjöunda mál þingsins þetta frumvarp er hér endurflutt fimmta sinni fyrsti flutningsmaður árni þór sigurðsson hefur hér mælt fyrir þessu fjórum sinni allt frá hundrað þrítugasta og fimmta þingi en ásamt honum eru háttvirtir þingmenn valgerður bjarnadóttir höskuldur þórhallsson jónína rós guðmundsdóttir lúðvík geirsson þór saari og sú sem hér stendur flutningsmenn að þessu frumvarpi hér er gerð frú forseti tillaga um að leiðrétta lýðræðishalla sem er í kjörstjórnum það er að í yfirkjörstjórnum og landskjörstjórnum fái framboð sem á fulltrúa á alþingi en fær ekki kjörinn fulltrúa í þessar kjörstjórnir það skuli því heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í henni

er einn mikilvægasti rétturinn í lýðræðissamfélagi en lýðræði er þó ekki tryggt þótt kosningarréttur sé til staðar eins og menn þekkja af mýmörgum dæmum af kosningasvindli í ríkjum þar sem einn flokkur hefur fengið að bjóða fram eða þar sem ríkjandi stjórnvöldum er tryggður eiga í kosningum fyrir fram kjörstjórnir gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja að kosningar fari rétt og eðlilega fram og eðlilegt hljóti að teljast að allir flokkar eða framboðslistar sem eiga fulltrúa á alþingi geti tekið þátt í störfum landskjörstjórnar og yfirkjörstjórna hið sama á við um sveitarstjórnarkosningar

og framboðslistum sem hér hafa verið raktir rétt til að tilnefna áheyrnarfulltrúa til starfa með kjörstjórnunum þannig er tryggt að rödd allra heyrist en um leið viðurkennt að það er jafnmikilvægt að lítill stjórnmálaflokkur geti á lýðræðislegan hátt fylgst með gangi kosninga eins og stór flokkur

lögðu til að frumvarpið yrði samþykkt með tiltekinni breytingu sem flutningsmenn hafa tekið inn í það frumvarp sem hér er flutt í nefndarálitinu er tekið sterklega undir röksemdir sem fluttar eru með þessu frumvarpi jafnframt því sem stjórnskipunar og eftirlitsnefnd vekur athygli á því að tímabært sé að endurskoða kosningalög og nauðsynlegt sé að fara yfir athugasemdir og ábendingar meðal annars skýrslu úttektarnefndar á vegum öse sem gerð var um framkvæmd alþingiskosninga á íslandi tuttugasta og fimmta apríl tvö þúsund og níu ég vænti þess frú forseti þar sem mjög skammt er síðan háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefnd lauk umfjöllun um þetta frumvarp með jákvæðum hætti megi það hljóta skjóta framgöngu hér í þingsölum og fyrir nefndinni núna strax á þessu hausti og legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að þessari umræðu lokinni